Vor dem Hintergrund von Brexit und Trump wird nun das aktuelle Gelegenheitsfenster genutzt. Gemeinsame militärische Projekte sollen den Kitt der bröckelnden EU bilden, und es wird lautstark und vehement nach militärischer Eigenständigkeit gerufen. Besonderer Fokus des Berichts ist die Aktivierung der ständigen strukturierten Zusammenarbeit. Bestimmte Aspekte der EU Militärpolitik könnten hier dem Konsensprinzip entzogen werden. Besonders brisant ist dabei die Forderung, dass sowohl die ständige strukturierte Zusammenarbeit als auch die EU Verteidigungsagentur als Institution sui generis behandelt werden sollen, was bedeutet, dass sie weitgehend der parlamentarischen Kontrolle entzogen werden. Zwar finden sich im Bericht auch Aussagen zur stärkeren Einbindung des Parlaments und zur Stärkung seiner Rechte, doch bleibt das unkonkret. Forderungen etwa nach einem Parlamentsvorbehalt sucht man vergeblich. Schon jetzt wird die militärische EU kaum parlamentarisch kontrolliert. Herr Borg sagte, Kontrolle läge bei den Mitgliedstaaten. Wie soll das gehen bei den Vorschlägen hier im Bericht? Dieser Bericht will die Bande der EU Militärunion weiter festzurren und die Wunschzettel der Rüstungslobby noch direkter zustellen noch weniger gestört durch ein wirksames Parlament.